Het gebeurt nog steeds dat puppy's geboren worden in slechte hygiënische omstandigheden, dat ze de ontwormingskuren niet krijgen, de inentingen niet krijgen, zelfs mishandeld worden of geen daglicht zien.